fyrir það fyrsta vildi ég nú gera að umtalsefni það sem háttvirtur þingmaður nefndi um heimkvaðningu fulltrúa í friðargæsluverkefnunum í írak það er sannarlega þannig að um það starf gildir annað en um önnur störf sem unnin eru á vegum íslensku friðargæslunnar þetta er eina starfið innan íslensku friðargæslunnar sem ekki uppfyllir skilmála

varðar hinn sérkennilega kafla í ræðu háttvirtan þingmann sem laut að forstjóra ratsjárstofnunar þá verður maður nú að spyrja sig sko hvert er markmiðið með þeirri ræðu það er hægt að hafa mörg orð um mannaráðningar á vegum framsóknarflokksins á liðnum árum og ég hélt nú satt að segja að þingmenn framsóknarflokksins hefðu átt að forðast þá umræðu og alla vegana hefja hana ekki að fyrra bragði í þessu tilviki er um að ræða að í ratsjárstofnun er samankomið mikið starfslið og þar eru verkefni sem hafa fyrst og fremst hingað til verið unnin á forsendum bandarískra stjórnvalda og fyrir þau þessi verkefni sitja íslensk stjórnvöld uppi með það þarf algjörlega að endurhugsa þessa stofnun ég þekki það frá gamalli tíð í starfi mínu í utanríkisþjónustunni að höfuðverkefni þessarar stofnunar var að finna nýjan kostnað og réttlæta hann til að geta sent hærri reikninga til bandarískra stjórnvalda það var grundvallarmarkmið stofnunarinnar svo ekki sé nú fastar að orði kveðið auðvitað þarf að hugsa þessa stofnun algjörlega frá grunni og til þess þarf auðvitað að hafa hreint borð og meta verkefni stofnunarinnar út frá íslenskum hagsmunum